A los ciudadanos de mi país la corrupción que les preocupa es la que se lleva cuarenta mil millones de euros al año ese sistema de gobierno creado por los grandes partidos del Gobierno. Y cuando hablamos de corrupción política, no se trata solamente de prevaricación, de blanqueo de capitales, de fraude y de estafa. También debemos llamar corrupción a las operaciones de ingeniería fiscal realizadas al amparo de una legislación ad hoc que permite la elusión fiscal a las grandes multinacionales, detrayendo recursos de los Estados, como ha hecho el Presidente Juncker. Hoy faltan nueve firmas para que se cree una comisión de investigación sobre este señor que ninguno de los catorce diputados del Partido Socialista Español ha firmado. Empecemos, señorías, si queremos luchar contra la corrupción, por firmar este documento.